Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, dans le combat contre le changement climatique, la protection des peuples autochtones joue un rôle essentiel. En matière d'environnement, de pauvreté, de santé, ils sont les premiers à souffrir du changement climatique. Au delà de la déforestation et de l'industrie minière, ils souffrent des fausses solutions proposées par les pays industrialisés. Les biocarburants ne sont pas une alternative propre. Ils portent atteinte au territoire des populations autochtones et conduisent à leur déplacement. De même, lorsque nous promouvons des technologies propres, les multinationales s'approprient les technologies ancestrales pour les revendre au prix fort à ces mêmes populations qui les ont inventées. Je déplore l'absence de référence à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans la résolution présentée aujourd'hui. Nous aurions dû aussi nous référer à la biopiraterie et au droit de propriété autonome des peuples indigènes comme outils fondamentaux de la lutte contre le changement climatique. Je porterai ces thèmes lors des résolutions à venir.